Również ta świadomość dociera do nas po tym, co wydarzyło się niedawno w Fukushimie. Jedną z podstawowych przyczyn awarii w Czarnobylu, wiemy to na pewno, była wadliwa konstrukcja reaktora. I rodzi się tu pytanie czy Unia Europejska kontroluje, co dzieje się z pozostałymi reaktorami z ery Związku Sowieckiego, jakie czyni kroki w tym kierunku, aby zapewnić ich bezpieczeństwo? Obecnie na terenie Wspólnoty Europejskiej działa ponad 140 elektrowni atomowych, zaś na terenie kontynentu europejskiego ponad

Testy te jednak nie będą obowiązkowe, a brak uczestnictwa w nich nie będzie się wiązał z żadnymi konsekwencjami. Jakie więc będą efekty takich testów dla elektrowni, które ich nie zdadzą, bądź nie wezmą w nich udziału? Bez wątpienia potrzebujemy wyznaczać wysokie standardy dla elektrowni atomowych tak, aby mogły one uzyskać większe niż dotychczas zaufanie społeczeństwa, gdyż są bezsprzecznie ważnym źródłem energii dla Europy.